Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea è il secondo produttore e importatore di frutta e verdura al mondo. Il settore orticolo rappresenta oggi un importantissimo settore da tutelare e promuovere, fornendo strumenti e misure per poter meglio competere sul mercato globale. L'innovazione, la ricerca e misure per la commercializzazione diventano essenziali, se vogliamo che il settore continui a mantenere una posizione rilevante sulla scena internazionale. A fronte di un settore sempre più specializzato e moderno, registriamo la presenza di una manodopera non adeguata dal punto di vista professionale. Occorre che gli Stati membri puntino la loro attenzione su tirocini e formazioni e accrescano le competenze della forza lavoro attuale e di quella futura, al fine di creare nuove occasioni di sbocco lavorativo per i giovani.